Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani predstavniki Vlade, drage kolegice in kolegi. Demokracija je čudovit sistem. Ni popoln, je pa čudovit, najboljši, kar ga poznamo. Tukaj prav v tem hramu demokracije soočamo različna mnenja. A ne samo, da soočamo, ne samo, da se napadamo, tega bi moralo biti najmanj, da poskušamo biti pozorni do vsake rešitve, od koderkoli prihaja, po Ustavi seveda. Zdaj nekdo se je ukvarjal ne vem kako dolgo z analizo, statistiko, kolikokrat smo že ta zakon ali katerega podobnega vlagali. Sploh ni pomembno. Pomembno je, da ga vlagamo prvič, prvič, odkar imamo to Vlado, odkar imamo to sestavo Državnega zbora, prvič. Če kdo, potem je gospod Fakin, ki je danes odgovoren, prvi odgovoren državi za zdravje vseh nas državljank in državljanov te države, tisti, ki lahko pove in kompetentno pove in je povedal, da ta problematika že petnajst let na skupščinah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta problematika je že petnajst let na skupščinah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. In tej državi se petnajst let nič ne zgodi. Glejte, če je na neki problem nekdo, kdorkoli, lahko bo kdo rekel, recimo Jani Möderndorfer, gre za neko malo skupino. Če petnajst let na to opozarjal in se nič ne zgodi, potem je s to državo, jasno demokracijo, nekaj narobe. Za nas v Sloveniji in za nas v Novi Sloveniji je vsak posameznik pomemben. Je dragocen. in gospodje, nismo enaki. Nismo enakopravni. Smo pa enakovredni v tej državi in v človeški družbi. Nadaljujem s tem, da zakaj odgovarjam, zakaj se ukvarjamo s to tematiko. Ni nas sram, če nam kdo pravi, da smo mi glas, dobro, glas gospodarstva v Državnem zboru. Mi, Nova Slovenija, zagovarjamo socialno-tržni model gospodarstva. Socialno-tržni model gospodarstva. V tem nazivu gospodarskega modela je vsebovano naše razumevanje gospodarstva. Kdo je gospodarstvo? Gospodarstvo so delodajalci in so predvsem delojemalci, delavci. Zato so napačni očitki, da si mi prizadevamo za kapitaliste. Sploh ne, za delavce si prizadevamo. In si prizadevamo za takšno okolje, takšno poslovno okolje, ki bi omogočalo tistim, ki imajo ta potencial, umski, finančni, ne vem kakšen še, da ustvarijo podjetja, več podjetij in čim več ljudi zaposlijo in to na takšnih delovnih mestih, ki dajejo visoke plače, da direktno povem. Veliko hodimo po terenu, to že vsi veste. Ja, bili smo tudi ta, kot mislim, da večina šefov strank, parlamentarni strank, bili smo tudi letos tudi letos na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Tam ste vsi, ali pa smo vsi, prikimavali zahtevam slovenske obrti in vsi smo dobili tole knjižico: Program za razvoj malega gospodarstva. In tukaj notri sto štirinajst zahtev. In še takšen kartonček z dvajsetimi, top dvajsetimi zahtevami slovenske obrti in podjetništva. Lahko, da to vržemo v koš, kakšna poslanska skupina to naredi in reče, saj malo gospodarstvo, obrtniško itak kramarsko gospodarstvo. To poznamo, a ne? In še več: podjetniki, delodajalci so itak utajevalci davka. In še več: podobne terminologije, vajenci so itak fahidioti. To smo slišali s strani Levice. In okej, to je pač njihova retorika, to je pač njihov pogled na gospodarstvo in potem je logično, povsem normalno, da bodo prav vse sistematično, prav vse predloge Nove Slovenije zavrnili. Ko sem govoril o demokraciji, seveda je povsem legitimno, da nekatere politične stranke zahtevajo več države, tudi na področju gospodarstva, mi v Novi Sloveniji, krščanski demokrati, želimo čim manj države. Čim več svobode. Ampak naša svoboda je tista, ki je takole, kot siamski dvojček povezana z odgovornostjo. Odgovornost. Tako da mi je zelo težko, da sočustvujem na neki način s poslanci, s poslanci s poslancem, ki je sam povedal, da je njegovo mnenje takšno, da pa pač mora glasovati tako, koč je, kot je poslanska sklenila, kar je na neki način v nasprotju z Ustavo. Ne, ampak pustimo zdaj to. Očitek je bil, da je za takšne rešitve potreben socialni dialog. Mi, poslanska skupina, najbrž tudi nobena izmed vas posamična, ne more vzdrževati ali pa iniciirati socialnega dialoga na to temo. Vprašanje, kdo bo prišel in kaj bi bi bi to pomenilo. Vlada je tista, ki to mora narediti. Jaz bom tukaj ministra, če sem ga pral razumel, ki je optimistično napovedal in povedal, da problem je, petnajst let se že rola, ne še enkrat ponavljam, in da bo prinesel rešitve, ki bodo celovite, ker ta menda ni, ki bodo sistemske, ker ta menda ni. To je seveda že sto let odgovor Vlade, če poslanska skupina ali posamezni poslanec vloži zakon, najprej boste v mnenju Vlade zasledili: rešitev ni celovita, rešitev ni sistemska. In kaj smo si želeli, drage kolegice in kolegi, da bi pa morda v tem mandatu bilo malo drugače. Da bi dovolili razpravo o nekih rešitvah. Popolnoma nobene zamere, popolnoma nobene slabe volje ne bi imel in ne bi mi imeli v naši poslanski skupini, če bi v drugi obravnavi ta zakon zrušili. Ker šele tako je zadeva narejena šele v drugi obravnavi, šele na pristojnih odborih lahko povabimo tudi zainteresirano javnost. In tam bi naj prišel Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, najbrž tudi predstavniki malega podjetništva, Obrtno-podjetniške zbornice in tako naprej. Da jih slišimo, da jih poslušamo. Najbrž niso vse njihove ideje bedaste. Pravite, ja, druge države imajo to drugače rešeno. Seveda, veste, kako? Boljše! Boljše. Mi smo leta dva tisoč petnajst naročili pri naši odlični službi, pri odličnem raziskovalno- dokumentacijskem sektorju, raziskavo samo glede regresnega zahtevka. Preberite. Ampak zdaj je brez veze, rekli ste, da da boste zakon vrgli, se pravi, druge obravnave ne bo, zakaj bi se s tem zdaj obremenjevali. Boljše je ubrati taktiko udari in beži, udariš rečeš, ne, ne, to ni dobro, nisem prebral, ampak vem, da ni dobro. In potem zbežiš. Seveda, ker je petek in je treba iti domov, veste, tu bi jaz tudi jaz se veselim, ko bom po petih po petih dneh danes zopet doma. Ampak tu smo zato, da ustvarjamo, kreiramo najboljše rešitve za naše ljudi, tudi za gospodarstvo. V Sloveniji je okrog dvesto tisoč gospodarskih subjektov, v Sloveniji je čez petindevetdeset procentov malih gospodarskih subjektov, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva. In mala podjetja in srednja podjetja so prav tako tudi hrbtenica evropskega gospodarstva. Drage kolegice in kolegi, ne razumem enostavno te dvoličnosti, na obrtnem sejmu vsi vaši šefi kimajo vodstvu Obrtno-podjetniške zbornice, ki nas je počastilo s kavo, s pecivom. Kakšen predstavnik Vlade celo pravi: "Pa nemogoče, a to je tako?" Veste, tu je zdaj dokaz, da mi, da se mi dejansko ne poslušamo. Mi naših ljudi ne poslušamo. Jaz sem neverjetno navdušen, ko hodimo po terenu in ugotavljamo, kaj vse znajo naši ljudje narediti. Ne samo delodajalci, njihovi timi, delodajalci, lastniki družinskih podjetij nam pravijo približno tako, če dam neki skupni imenovalec: "Mi smo malo družinsko podjetje, zdaj ga vodi tretja generacija. Imamo šestdeset zaposlenih, moji delavci nimajo pravice, da meni kupijo jahto, in moji delavci, moj tim, to je moj, naš največji kapital. Ja, seveda, ljudje so največji kapital." Ljudje so največji kapital in za njih gre. Včasih bi bilo dobro, da bi kakšno rešitev tudi simulirali. Neki samostojni podjetnik, sam zaposlen, lahko je novinarka, novinar, lahko kakšen zboli in je za tri, tedne za štiri tedne ali bože ne daj več vržen iz proizvodnje, okej, morda ima toliko v denarnici, da brez problemov ta čas preživi, ta čas, ko ni proizvodnje, če smem tako reči. Tako ta čas, ko ne ustvarja, ko ne piše faktur za opravljeno delo. Kakšni so po tudi takšni, da enostavno ne morejo, da nimajo na zalogi toliko finančnih sredstev in ta to obdobje ne morejo preživeti. Zato je ta naš predlog o skrajšanju plačila za odsotnost zaradi bolniške. Zdaj, kaj minister ni povedal, smo pa enkrat prejšnjem mandatu razpravljali z vodstvom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je pa, tako imenovani, prezentizem. Tukaj ste vsi govorili o odsotnosti zaradi bolniške, slovenska družba očitno zelo bolna, ali o absentizmu. Prezentizem pa pomeni, da dejansko ti samo, ker ni drugega izhoda, bolan delaš. Kaj se potem zgodi, dolga bolniška in tako naprej, to ve najbolj gospod minister. Jaz sem takrat vprašal predstavnike Zavoda za zaposlovanje, koliko pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije stane prezentizem? Bom vesel, gospod minister, če nam boste postregli vsaj s približno cifro. Ne, ker vsi govorite o sedemdesetih milijonih, glejte, imate strokovnjake, dajte nam povedati, koliko pa stane prezentizem. Veste, kaj to pomeni, bolj kot jaz. Kar se tiče še naprej, o tem bomo sicer govorili tudi pri naslednji točki, glede regresnih zahtevkov. Jaz moram povedati, drage kolegice in kolegi, da zdaj, ko bom šel ven, ko bom šel med ljudi, ja, tudi med podjetnike, se bom nerodno počutil. Danes je iz stališč, predvsem vladne koalicije, tukaj se moram zahvaliti stališču Slovenske demokratske stranke in stališču Slovenske nacionalne stranke, ki oba ta dva zakona podpirata, ampak kot rečeno, ko bom šel ven, mi bodo gospodarstveniki, delodajalci rekli, poslušajte, pa kaj smo mi vsi malomarni? A smo mi res si po vrsti davčni utajevalci? A smo mi vsi za na malomarni, ker ne zagotavljamo delavcem vseh pomembnih, potrebnih, določenih sredstev za varnost pri delu? Takšen je občutek, oprostite. Mi smo zato v Novi Sloveniji, da da tisti, ki je malomaren, tisti delodajalec, ki je malomaren in je zaradi malomarnosti prišlo do nesreče, da se tega sankcionira. Smo za to, da se ga sankcionira. Zdaj pa simuliramo, jaz imam, sem imel doma primer in zelo dobro poznam. Pokojni oče je bil zidar, zidarski mojster so mu rekli, obrtnik zaposlenimi plačal vse možne tečaje, ki jih je moral plačati za varstvo pri delu, kupoval zaščitne obleke, obutev, čelade in tako naprej. Vsako jutro opozarjali, preden je delavce poslal po gradbiščih, kako naj zdaj delodajalec, ta samostojni podjetnik, vseh svojih, ne vem, dvajset delavcev, a naj vsakega drži za čelado, da je ne bo v letni vročini vrgel dol in naslednjo minuto bo na glavo pade kladivo? Delodajalca sploh ni tam, običajno je tako, ne, delodajalec odide, obrtnik odide, potem pravijo, šef je šel, vroče je, čelado pod grm in tako dalje. Se zgodi. To so življenjski primeri. Če vi, nobeden od vas, za podobne prmere še ni slišal, vam še enkrat ponovim. To so primeri. Kako zdaj v tem primeru, ko je delodajalec zagotovil vse in res vse, pa se je zgodila nesreča. A zdaj ga pa treba dejansko dobesedno uničiti. Prej je kolega Vrtovec govoril o znesku sedemdeset tisoč. Ja, drugje v tujini imajo to rešeno bolje. Imajo, poglejte si to ta primerjalni pregled. Poglejte, bolje imajo rešeno. Nekdo je rekel, imajo drugače. Res je drugače in to bolje. In še marsikaj imajo kje drugje bolje rešeno. Tukaj moram javno reči, hvala sosednji državi Avstriji, da predvsem iz našega konca, severovzhodnega dela Slovenije, daje zaposlitev mnogim in eksistenco mnogim družinam. In hvala, ker jih ne, naše delavce, kjer jih ne udari z visoko dohodnino. No, domača država jim potem to nadoknadi ne, z dodatnim bičem. In tudi tega problema ne moremo in ne morete rešiti. Imamo rešitev, kmalu bo razprava o tem, naslednjem tednu. Verjamem, da jo boste zavrnili. So problemi in mi smo tukaj zato, da jih rešujemo. Življenje, družba se izjemno hitro spreminja. Rešitve, ki so včeraj dobre, za jutri ne bodo dobre. Vi ste se odločili, ampak glasovanja še ni bilo. Mi vseeno do konca gojimo upanje in računamo na zdravorazumsko vašo odločitev, da spustite naše zakone v drugo branje. Hvala lepa.